L'Europa è di serie B, visto quanto il Consiglio ha deciso anche nei giorni scorsi. Tredici anni da Doha e nulla di fatto. Lamy parlava di piccoli passi, che però sono serviti per restare fermi. Non vorremmo che si continuasse su questa strada. Questo Parlamento, nella scorsa legislatura, aveva votato una ridisegnazione dell'Organizzazione mondiale del commercio. Il risultato è che non si è fatto nulla perché si aspettava sempre il risultato di Doha.